Madame la Présidente, Madame la Commissaire, voici que l'Union européenne a décidé de rouvrir des négociations pour passer un accord commercial avec les États Unis.

L'accord global prévu avec les États Unis se trouve dans une véritable impasse depuis l'élection de Donald Trump. Au lieu de prendre acte de cet échec, les technocrates essaient de trouver des astuces de remplacement. Cet accord dont nous discutons aujourd'hui en fait partie.

Juncker a déjà accepté d'augmenter les importations de soja américain pour pouvoir vendre des voitures allemandes. Il est temps d'opter pour un autre modèle, plus durable, plus social, plus respectueux des hommes et de l'environnement.